Jej badania naukowe i kliniczne koncentrowały się na metodach samopomocy w przezwyciężaniu strachu przed przemocą. Organizowane przez nią i jej ojca darmowe kursy, mające pomóc Syryjczykom lepiej opanować strach, stały się pretekstem do aresztowania jej 10 września tego roku na lotnisku w Damaszku. Pomimo ogromnej liczby apeli nawołujących do jej uwolnienia, wyrażonych zarówno przez społeczność międzynarodową, jak i osoby publiczne, a także stowarzyszenia psychoanalityków na świecie, Rafah Nached jest ciągle przetrzymywana, a informacje o jej sytuacji są niedostępne. Ze względu na eskalację przemocy w Syrii i nagminne przypadki łamania praw człowieka przez władze syryjskie uważam, że nadszedł czas na międzynarodowe działania. Rząd syryjski musi w końcu zdać sobie sprawę, że, łamiąc podstawowe prawa swoich obywateli, naraża się na pociągnięcie do odpowiedzialności przez społeczność międzynarodową. Zmiany polityczne w Syrii są nieuchronne, a stosowanie przemocy tylko odwleka je w czasie. Niedawny finał przywództwa Kadafiego pokazuje, że wszyscy dyktatorzy i tak upadają. Cena ich odejścia jest jednak zawsze bardzo wysoka.